Voorzitter, ook ik wil graag mevrouw Macovei mijn complimenten geven met het bereikte resultaat. Ik weet niet wie indertijd de naam Hercules bedacht heeft, maar het is duidelijk dat de opgave waar wij voor staan om de financiële belangen van Europa te beschermen, inderdaad een 'herculesarbeid' is.

Wij zullen veel moeten overleggen, met de lidstaten, met iedereen die er iets mee te maken heeft, want de methoden om te smokkelen, worden steeds ingewikkelder en beter en ook moeilijker te ontdekken. Als we kijken naar de begroting, dan zien we dat de begroting in vergelijking met de voorgaande jaren niet aanzienlijk is toegenomen. Dat is een fenomeen dat wij in alle aspecten van de begroting op het ogenblik kunnen ontdekken. Wij zullen dus duidelijk meer moeten samenwerken met de lidstaten en we zullen moeten leren wat de beste methoden zijn. Een duidelijke consultatie, regelmatige consultatie met alle belanghebbenden.

Het merkwaardige was ook dat de Russische autoriteiten geen enkele belangstelling hadden om met ons van gedachten te wisselen over dat probleem.